Świadczą o tym niewątpliwie zapisy odnoszące się do solidarności energetycznej, które zapewniają funkcjonowanie instrumentów prawnych umożliwiających wspólnotową, solidarną reakcję w sytuacji kryzysu. Tekst, nad którym będziemy głosować, wprawdzie odbiega od ambitnej wizji, jaką zaproponował Parlament, daje natomiast nadzieję na sprawne funkcjonowanie mechanizmu antykryzysowego w przyszłości. Już sam fakt osiągnięcia szybkiego porozumienia z Radą, gdzie ścierały się różne interesy państw członkowskich, należy ocenić pozytywnie. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować naszemu sprawozdawcy, panu Vidal Quadrasowi, który był otwarty od samego początku na rozwiązania proponowane przez kolegów oraz nastawiony na osiągnięcie kompromisu, który byłby do zaakceptowania przez wszystkich. Rozporządzenie to jest także przykładem na to, że Parlament Europejski jest kluczowym graczem w rozgrywkach międzyinstytucjonalnych i ma odwagę walczyć o rozwiązania, które często wydają się nierealistyczne ze względu na brak porozumienia między państwami członkowskimi.